alþingi barst í morgun svohljóðandi bréf frá þórunni sveinbjarnardóttur sjöundi þingmaður suðvesturkjördæmis þar sem hún segir af sér þingmennsku frá og með deginum í dag fimmta september tvö þúsund og ellefu frú forseti að vandlega íhuguðu máli hef ég ákveðið að segja af mér þingmennsku í umboði stuðningsfólks jafnaðarstefnunnar hef ég starfað í stjórnarandstöðu í stjórnarliði sem ráðherra og formaður þingflokks síðastliðin tólf ár nú er komið að því fyrir mig að hafa vistaskipti og huga að nýjum viðfangsefnum á þessum tímamótum finn ég fyrir sterku þakklæti til góðs samferðafólks og félaga í samfylkingunni frá stofnun hennar og til allra þeirra þingmanna og starfsfólks alþingis sem ég hef verið samferða jafnt á léttum tímum sem ógnvænlegum ég votta stofnuninni alþingi virðingu mína um leið og ég kveð hún hefur séð allt á sínum meira en þúsund árum og það er á ábyrgð hvers og eins íslendings að vernda hana og styrkja

tekur lúðvík geirsson sæti hennar á alþingi og verður ellefti þingmaður suðvesturkjördæmis en magnús orri schram verður sjöundi þingmaður kjördæmisins lúðvík hefur áður tekið sæti á alþingi og er boðinn velkominn til starfa á ný við þingmennskuafsal þórunnar sveinbjarnardóttur vil ég fyrir hönd alþingis færa henni alúðarþakkir fyrir störf hennar í þágu alþingis á undangengum árum sem alþingismaður ráðherra og formaður þingflokks við kveðjum góðan samstarfsmann og ötulan þingmann með góðum óskum um gott gengi á nýjum vettvangi sem hún hefur nú kosið sér persónulega vil ég færa þórunni sveinbjarnardóttur sérstakar kveðjur og þakkir fyrir náið og gott samstarf okkar á milli ekki aðeins í þingflokki okkar síðustu tólf ár heldur ekki síður fyrir einstæða samvinnu síðustu missiri þegar hún var formaður stærsta þingflokksins stjórnarþingflokks sem forseti eðli málsins samkvæmt þarf að hafa við mikinn og traustan trúnað ég er henni jafnframt afar þakklát fyrir hlut hennar að þingskapabreytingunum við lok sumarþingsins en hún var formaður þingskapanefndarinnar þórunn sveinbjarnardóttur er kvödd hér við þessi tímamót með árnaðaróskum okkar allra henni til handa